Hvala za besedo še enkrat. Zelo me veseli, da gospod minister rekel, da se bodo spet povečevala, da se bodo povečala sredstva za nakup, oziroma sofinanciranje knjižničnega gradiva v v splošnih knjižnicah, a obenem bi pa tudi želel gospoda ministra, slišati, kakšno vizijo ima glede tudi knjižnic oziroma tudi knjig samih. Pa po podatkih za leto dva tisoč sedemnajst je povprečna realizacija prirasta knjižničnega gradiva znašala sto oseminsedemdeset enot na tisoč prebivalcev, kar je v bistvu skoraj sedemdeset enot manj, kot pač priporoča, nacionalni inštitut. Kar pa opozarjajo konkretne knjižnice, je tendenca zmanjševanja sredstev za gradivo, ki se je prenesla tudi na občine, tudi te krčijo sredstva za nakup gradiva. Ko gledate načrte knjižnic glede nakupa gradiva, vidite, da so bile prisiljene z občinami skleniti dodatne kompromise o sredstvih za gradivo, če bi hotela zadostiti minimumu iz pravilnika. Ker lahko knjižnice pač porabijo zgolj toliko denarja, kot ga imajo na razpolago, kot ga torej dobijo od države in od občin, so v položaju, ko konstantno ne morejo dosegati predpisanih minimumov nakupa knjižničnega gradiva. In zato nas zanima: Ali bo država oziroma ministrstvo uvedla tudi določene mehanizme, s katerimi bo zavezala občine, da bodo bolj redno poravnale svoje obveznosti do knjižnic. Hvala.